le dobili odgovor na ta vprašanja, ke so bila izpostavljena. Jaz sem tudi omenil, da v kolikor, je ta tridesetdnevni rok problematičen, da ga lahko v postopku tudi nadomestimo, ampak neki rok mora v zakonu biti. In, druga zadeva, mogoče javno pojasnilo, ker, plenarno zasedanje vseeno posluša in spremlja več ljudi verjetno kot seje odborov. Kam bodo ti odpadki šli? Pravi, kam bo šlo preko deset tisoč ton odpadne embalaže in sveč? Ali to danes vemo? Ali tega danes ne vemo? Hvala.